Madame la Présidente, ça va être très rapide.

Samaras a répondu à une bonne question, mais il a pris une mauvaise décision, parce qu'il a amputé la liberté d'information, que nous sommes, ici, responsables de faire observer. La liberté d'information, ce n'est pas l'information d'un empilement de réseaux privés, ce sont des informations des réseaux privés et des informations des réseaux publics. Il fallait réformer la télévision grecque sans amputer le réseau, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays.